frú forseti það er algjör rökleysa hjá háttvirtum þingmanni að þar sem sjálfstæðisflokkurinn styðji ekki málið sé hann þess ekki umkominn að gagnrýna framkvæmdina og þá stöðu sem upp er komin þetta er fullkomin rökleysa það er ekkert sem hindrar okkur í því að hafa skoðun á helstu málum stjórnarmeirihlutans það er þvert á móti hlutverk

eitt mál nokkuð umdeilt algjörlega farið úrskeiðis og við gagnrýnum það

borið virðingu fyrir því að menn séu stundum ósammála er það orðið til þess að menn séu dæmdir úr leik í umræðunni ef menn eru ekki sammála stjórnarmeirihlutanum